Rekla bih da je to zato što je teško postići konsenzus oko toga što bi to u kontekstu oporezivanja bilo pošteno. Neki smatraju da bi imućni trebali pokrivati praktički sve porezne prihode države, a drugi misle da je nužno smanjiti porezni pritisak kako bi oni s više novca mogli uložiti u dobre projekte i stvoriti nove poslove. Važno je pronaći ravnotežu i oporezivati onoliko koliko je potrebno da bi se prikupilo dovoljno sredstava za kvalitetne javne usluge, a da se pritom ne ugrozi prosperitet samih poreznih obveznika.

Rastom javnog sektora u pravilu raste i neučinkovitost pa pružanje javnih usluga treba obavljati u partnerstvu s privatnim sektorom. To ostavlja dovoljno prostora za uvođenje stopa koje neće ugušiti porezne obveznike ili ih primorati na izbjegavanje plaćanja poreza.